Consider că desemnarea anului 2013 ca Anul european al cetățenilor va spori gradul de informare în ceea ce privește drepturile electorale ale cetățenilor la alegerile din 2014 pentru Parlamentul European, va elimina obstacolele din calea drepturilor cetățenilor. Există, în momentul de față, o lipsă acută de încredere în clasa politică, iar cetățenii își doresc o mai bună reprezentare și o implicare mai eficientă în procesul decizional european. În 2013 putem recâștiga încrederea cetățenilor printr o serie de măsuri precum accesul uniform la tratament în toate statele membre din Uniunea Europeană, eliminarea obstacolelor cu care se confruntă persoanele cu handicap în momentul exercitării dreptului lor la liberă circulație,